það er þó ekkert mál brýnna en að bregðast samstundis við skuldavanda heimilanna

þetta eru heimili fólks sem að stærstum hluta voru ekki að fara illa með fé sitt voru ekki að offjárfesta eða eyða langt umfram fjárráð þetta eru heimili fólks sem tók flestallt yfirvegaða ákvörðun um fasteignakaup fyrir fjölskyldu sína byggði á tekjum fram að þeim tíma og ráðleggingum fagfólks innan bankanna nú er áætlað að sjötíu og þrjú þúsund heimili verði eignalaus árið tvö þúsund og ellefu það eru ríflega sextíu prósent heimila landsins ríkisstjórnin lætur nú í fjölmiðlum sem hún vilji enn á ný skoða tillögur hagsmunasamtaka heimilanna ég fagna því tillögur þeirra eru algjörlega í anda þess sem þingmenn hreyfingarinnar hafa talað fyrir frá upphafi fyllilega í anda samþykkta landsfunda bæði samfylkingar og vinstri grænna þingmenn hreyfingarinnar hafa talað fyrir tafarlausri stöðvun uppboða á fasteignum sem hvíla á veð vegna ólöglegra lána við höfum talað fyrir bakfærslu vísitölu til upphafs árs tvö þúsund og átta til leiðréttingar á höfuðstóli verðtryggðra lána ég styð heils hugar framkomnar tillögur hagsmunasamtaka heimilanna um flatar afskriftir fjögur prósent verðbólguþak og það að gengistryggð lán verði jafngild verðtryggðum lánum frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta á undanförnum mánuðum á sama tíma og fjöldi fjölskyldna hefur verið borinn út af heimilum sínum af ráðamönnum þjóðarinnar hefur þingið velkst með þetta mál fram og til baka í einhvers konar tilgerð þar sem fólk er látið halda að vilji sé til verka á sama tíma og augljóst má vera að efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar í samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn mun ekki leyfa það búið er að sækja sérfræðiálit úr fjölda brunna álit sem flest hver virðast styðja flatan niðurskurð komi þau frá óhlutdrægum ráðgjöfum allur þessi fjöldi álita hefur engu breytt fyrir þessa ríkisstjórn efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og alþjóðagjaldeyrissjóðsins segir áfram þvert nei fyrir hvern er þessi blekkingarleikur settur á svið sé til þess raunverulegur vilji hjá ríkisstjórninni að gera eitthvað í málefnum þeirra hundruða heimila sem sjá fram á að eyða komandi jólum á götunni verður ríkisstjórnin að sanna það með aðgerðum samstundis ekki bráðum ekki eftir tugi funda með háðum álitsgjöfum nei núna strax það liggja fyrir niðurstöður skoðanakannana þar sem sjötíu og fimm prósent landsmanna lýsa sig viljug til þess að fara í flatan niðurskurð það liggja fyrir niðurstöður skoðanakannana þar sem áttatíu prósent landsmanna vilja afnám verðtryggingar efist ríkisstjórnin um að meiri hluti landsmanna sé fyrir því að ganga til almennra aðgerða efist ríkisstjórnin um það að þessar aðgerðir muni skila þjóðinni strax auknum tekjum og hagvexti við það að skapa þessum fjölskyldum svigrúm til þess að kaupa sér nauðsynjar og sinna lágmarksþörfum sínum efist ríkisstjórnin um fylgi landsmanna við að bjarga þessum heimilum vil ég benda þeim á það að til er einföld lýðræðisleg lausn á valkvíða ríkisstjórnarinnar